W tym kontekście zeszłoroczna odmowa władz Azerbejdżanu udzielenia koncesji zagranicznym mediom, takim jak BBC i Radio Wolna Europa nie powinna nikogo dziwić. Uważam, że nadeszła pora, by Unia Europejska zrewidowała podejście do Azerbejdżanu i, korzystając z uczestnictwa Baku w europejskiej polityce sąsiedztwa i Partnerstwie Wschodnim, zaczęła wywierać większą presję na tamte władze. Przyłączam się także do apelu mojej grupy politycznej o bezwarunkowe zwolnienie więzionych dziennikarzy i adekwatną rewizję azerskiego prawa.